Madame la Présidente, le recouvrement des avoirs par les pays du Printemps arabe est une question d'importance cruciale, nous l'avons compris. Mais la réponse qui y sera apportée rendra compte de l'engagement des autorités publiques de transition envers leurs citoyens, la démocratie et l'état de droit, mais aussi de l'engagement qui est le nôtre.

Il est néanmoins indispensable que l'Union européenne garantisse et encourage le recouvrement de ces avoirs le plus rapidement possible car il s'agit là, à la fois, d'un impératif légal et moral, mais aussi, avant tout, d'une nécessité pour la reconstruction politique, économique et sociale de ces pays.

Deuxièmement, quid de la coopération avec les organisations de la société civile dans l'échange de bonnes pratiques et l'accompagnement de ces pays?

C'est sur ce dernier point que je voudrais insister.